hæstvirtur forseti ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir það að hún er mjög einbeitt í því að styðja okkar umsókn um sæti í öryggisráðinu eins og

sem mér finnst aðeins hafa brugðið fyrir hjá háttvirtum þingmönnum frjálslynda flokksins að við kannski ráðum ekki við þetta en staðreyndin er sú að við búum yfir heilmikilli sérfræðiþekkingu og hún nýtist ágætlega í þessu sambandi það er líka nokkuð langur tími til stefnu og við

en af því að háttvirtur þingmaður talaði um það að hann fylgdi ekki einni þjóð umfram annarri þá er ég alveg sammála honum um það og eg held að einmitt vegna þess hvað við erum fámenn þá eigum við þarna möguleika án þess að að sé um hagsmunatengsl að ræða ef það hefur verið litið svo á að við værum svo tengd bandaríkjunum vegna hersins hér

vegna þess að það hafa breyst mjög aðstæður og bandaríkjamenn hafa farið burt eins og allir þekkja með varnarliðið og tel þess vegna eða ég að minnsta kosti lít svo á sem utanríkisráðherra að við séum ekki háð þeim